Ziua de 28 septembrie este o zi importantă pentru poporul din Guineea, pentru că este ziua în care a avut loc referendumul pentru independență.

Menținerea la putere a acestei echipe de militari este inacceptabilă. De altfel, de a lungul timpului căpitanul Dadis Camara, care s a instalat la putere, a promis că va abandona cursa, că nu se va prezenta. A expirat acum, de curând, și ultimatumul dat de Uniunea Africană. Este evident că, ajunși la putere, militarii mint și că nu trebuie crezuți pe cuvânt.